Bueno, en realidad, lo que hace este acuerdo es limitar el ámbito de la información clasificada no limitarlo en su conjunto, sino permitir a los diputados acceder, sin ningún tipo de habilitación de seguridad, a esta información. Por supuesto que lo que se refiere a la información pública debe tener una regulación más abierta para el Parlamento que aquello que se refiere al ámbito estrictamente privado, donde el respeto a los derechos fundamentales de las personas debe ponerse en relación con el acceso del Parlamento a esa información.